De plus, leur entourage proche, ainsi que ceux qui ont concouru à la manifestation de la vérité, seront eux aussi protégés. Il restait un point controversé, c'était l'interdiction de divulguer des informations classifiées relatives à la protection du secret défense. On comprend les préventions qui ont conduit à cette limitation, mais on ne peut avoir qu'à l'esprit la situation et les révélations d'un Julian Assange, à qui je pense particulièrement aujourd'hui, ou d'une Chelsea Manning, qui en enfreignant ces principes ont éclairé l'opinion publique internationale sur des actes criminels, qui avaient été perpétrés par exemple au moment de la guerre d'Irak.